¿No cree, señor Comisario, que ha llegado el momento de decir que la Carta Social Europea protege a los trabajadores contra los despidos arbitrarios, y que no es bueno que los jóvenes pasen de engrosar el ejército de gente sin trabajo al de los trabajadores pobres?